virðulegi forseti þegar rætt var um aðild íslands að evrópska efnahagssvæðinu hér á alþingi á fyrri hluta síðasta áratugar beindist athygli þingmanna hvað helst að þeim áhrifum sem aðildin mundi hafa á rétt útlendinga til að koma hingað til lands mörgum hraus hugur við þeirri breytingu á samskiptum okkar við aðrar þjóðir ef opnað yrði fyrir frjálsa för útlendinga hingað niðurstaðan varð engu að síður sú að við gerðumst aðilar að þessu samstarfi við evrópusambandið með kostum þess og göllum í umræðunni hér á þingi var að sjálfsögðu á það bent að um gagnkvæman rétt yrði að ræða íslendingum yrði auðveldað að starfa utan eigin heimalands og stofna fyrirtæki eða hasla sér á annan hátt völl á efnahagssvæðinu árið tvö þúsund samþykkti alþingi ályktun sem heimilaði ríkisstjórninni að fullgilda samning um aðild íslands að schengen samstarfinu sem er undir handarjaðri evrópusambandsins og snýr að afnámi eftirlits á innri landamærum þátttökuríkjanna en þau eru nú orðin tuttugu og fimm var því fagnað skömmu fyrir jól að hætt var eftirliti í höfnum og á landstöðvum gagnvart þeim tíu ríkjum sem gengu í evrópusambandið árið tvö þúsund og fjögur og í mars á þessu ári verður innra landamæraeftirliti hætt á flugvöllum þessara ríkja samhliða því sem landamæraeftirlit hér hefur verið afnumið gagnvart aðildarríkjum schengen markast vegabréfsáritunarstefna íslands að þeirri stefnu sem mótuð er af schengen ríkjunum í sameiningu þar hafa íslensk lögregluyfirvöld fengið greiðari aðgang að samstarfi við lögregluyfirvöld í öðrum schengen ríkjum auk þess sem beinn aðgangur að upplýsingakerfum hefur gefið lögreglu sterkari stöðu í baráttunni gegn skipulagðri alþjóðlegri glæpastarfsemi ég rifja þetta upp hér í upphafi máls míns um þetta frumvarp til laga um breytingu á útlendingalögunum því breytingarnar taka mið af þessum tveimur meginskuldbindingum okkar gagnvart evrópusambandinu allar breytingar sem gerðar eru á íslenskri útlendingalöggjöf verða að taka mið af þessum skuldbindingum í desember

þegar útlendingaeftirlitið fékk sérstakan forstjóra en fram til þess hafði lögreglustjórinn í reykjavík og síðar ríkislögreglustjóri eftir stofnun þess embættis veitt eftirlitinu forstöðu með lögum þessum voru starfsemi og rekstur útlendingaeftirlits að fullu skilið frá starfsemi lögreglu enda fæli eftirlitið ekki í sér löggæslustörf árið tvö þúsund voru síðan gerðar breytingar á lögunum um eftirlit með útlendingum vegna þátttöku íslands í schengen samstarfinu með þessum lögum var fellt niður persónueftirlit hér á landi með einstaklingum á ferð til og frá öðrum ríkjum sem taka þátt í schengen samstarfinu en eftirlitið gagnvart ferðum til og frá ríkjum utan schengen samstarfsins samræmt þeim kröfum sem gerðar eru innan þess einnig voru gerðar breytingar á ákvæðum um heimild útlendinga til að dvelja hér á landi og um vegabréfsáritanir í samræmi við reglur schengen samstarfsins lögum um eftirlit með útlendingum var enn breytt árið tvö þúsund og eitt vegna þátttöku íslands í samstarfi á grundvelli dyflinnar samningsins sem er mikilvægur liður í schengen samstarfinu í þeim samningi er fjallað um hvaða ríki beri ábyrgð á meðferð beiðna um hæli þegar vafi leikur á hvar slík umsókn skuli tekin til meðferðar í nokkrum atriðum ræddi alþingi frumvarp dómsmálaráðherra til útlendingalaga sem ætlað var að leysa af lögin frá nítján hundruð sextíu og fimm um eftirlit með útlendingum voru hin nýju útlendingalög loks samþykkt árið tvö þúsund og tvö og eftir þeim hefur verið starfað síðan með nokkrum breytingum með hliðsjón af þróun e e s og schengen réttarins frumvarpið sem hér er til umræðu felur ekki í sér heildarendurskoðun á útlendingalögunum heldur er í senn brugðist við ýmsu sem betur má fara í ljósi reynslu af framkvæmd laganna auk þess sem farið er að e e s og schengen skuldbindingum ég er þeirrar skoðunar að án þátttöku í evrópska efnahagssvæðinu og hinum frjálsa og opna vinnumarkaði sem þátttökunni fylgir væri margt hér með öðrum og verri brag en við nú þekkjum almennt er ég þeirrar skoðunar að vel hafi til tekist við framkvæmd þessara ákvæða samningsins framkvæmdin hefur á hinn bóginn reynt mjög á íslenska stjórnsýslu og nefni ég þar til sögunnar útlendingastofnun þjóðskrá og lögreglu af stofnunum dóms og kirkjumálaráðuneytisins auk ráðuneytisins sjálfs hin gífurlega aukning í útgáfu dvalarleyfa segir sína sögu árið nítján hundruð níutíu og sjö voru gefin út tvö þúsund sjö hundruð níutíu dvalarleyfi en þau voru þrettán þúsund fimm hundruð sextíu og fimm árið tvö þúsund og sjö heildarfjöldi útgefinna dvalarleyfa til handa e e s ríkisborgurum árið tvö þúsund og sjö voru níu þúsund hundrað áttatíu og eitt þar af voru rúmlega sex þúsund karlmenn og meðalaldur leyfishafa er þrjátíu og fjögur ár tölfræði útlendingastofnunar bendir til þess að stór hópur þeirra sem fá dvalarleyfi séu ekki að flytjast til landsins með fjölskyldu karlar

og sex fjöldi þeirra sem fengu ríkisborgararétt á hverju ári meira en þrefaldaðist á þessu tímabili fór úr tvö hundruð þrjátíu og níu árið nítján hundruð níutíu og sjö í átta hundruð fjörutíu og fjögurra einstaklinga árið tvö þúsund og sex þótt flest sé jákvætt við þessa þróun hefur hún einnig skuggahliðar og birtast þær til dæmis í því að í skjóli hinnar frjálsu farar hefur alþjóðleg glæpastarfsemi tengt anga sína hingað til lands ég tel að við séum betur sett innan schengen samstarfsins en utan þess til að taka á þessum vanda spyrja má hvort við höfum verið of hikandi við að ganga til virks lögreglusamstarfs við ríki evrópusambandsins og ekki nýtt okkur nægilega markvisst heimildir til að koma þeim úr landi sem ógna öryggi samfélagsins ég er þeirra skoðunar að gera þurfi enn frekari ráðstafanir til að þétta eftirlitsnetið með ólögmætri alþjóðlegri starfsemi hér á landi hverju nafni sem hún nefnist í því skyni hafa verið stigin skref með samþykki alþingis eins og með því að koma á fót sérstakri greiningardeild við embætti ríkislögreglustjóra treysta þarf öflugt samstarf hennar við lögregluembættin í landinu en þó sérstaklega embættin á höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum greiningarvinna og nákvæm kortlagning er lykillinn að góðum árangri á þessu sviði eins og öðrum sérfræðingar evrópusambandsins í baráttu við hryðjuverk og skipulagða glæpastarfsemi hafa hvatt til þess að hér verði komið á fót öryggis og greiningarþjónustu á vegum lögreglu sem hafi heimildir til forvirkra rannsóknaraðgerða fyrir einu ári kynnti ég hugmyndir um það efni í óformlegum samtölum við fulltrúa allra þingflokka en þær snerta ekki það frumvarp sem hér er til umræðu þótt nauðsynlegt að hafa þær í huga við mat á ráðstöfunum til að tryggja öryggi borgaranna þegar rætt er um rétt útlendinga hér á landi er nauðsynlegt að hafa að leiðarljósi muninn á milli þeirra sem hingað koma í krafti e e s réttar og hinna sem búa utan e e s svæðisins samhliða því sem e e s þjóðum hefur fjölgað hafa þröskuldar hækkað gagnvart þeim sem eru utan e e s svæðisins ákvæði útlendingalaga snúast að verulegu leyti um takmörkun á réttindum þeirra sem eru utan e e s svæðisins og með hvaða skilyrðum þeir og fjölskyldur þeirra geta vænst þess að fá hér leyfi til dvalar og síðan búsetu samhliða því sem þetta frumvarp um breytingar á útlendingalögunum er lagt fram leggur félagsmálaráðherra fram frumvarp um breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga samfellan í frumvörpunum felst í því að verið er að samræma flokkun atvinnuleyfa annars vegar og dvalarleyfa hins vegar við samlestur frumvarps okkar félagsmálaráðherra sést að áfram verður mjög erfitt fyrir ófaglært verkafólk utan e e s að fá hér atvinnu og dvalarleyfi á hinn bóginn er þröskuldurinn lækkaður gagnvart sérfræðingum utan e e s með þessu er komið til móts við eindregnar óskir atvinnulífsins en mörg dæmi eru um að það standi hátækni og gæðaþjónustufyrirtækjum fyrir þrifum hvað stífar reglur gildi hér gagnvart sérmenntuðu og sérþjálfuðu fólki frumvarpið hefur að geyma ákvæði sem leiða til minni skriffinsku í kringum hinn stóra hóp e e s borgara sem hingað kemur árlega með því er unnið að markmiðum ríkisstjórnarinnar um einfaldara ísland og skapað svigrúm til þess nýta krafta opinberra aðila til að sinna brýnni verkefnum en ella frumvarpið einkennist af því að með því er gerð tillaga um að festa í lög ákvæði sem nú eru í reglugerð með þessari breytingu er stuðlað að því að þingmenn fái tækifæri til að ræða einstök álitaefni og leita sér pólitísks stuðnings við úrlausn þeirra skiptir þetta máli í öllu löggjafarstarfi en ekki síst þegar siglt er inn á ný mið eins og gert er í útlendingalögunum með frumvarpinu er stefnt að því að færa inn í lögin efnisreglur um einstaka dvalarleyfaflokka og réttindi þeim tengd reglur um hvernig haga beri afgreiðslu dvalarleyfa reglur frá skyldu til að hafa dvalarleyfi og reglur um hvenær heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi eins og ég sagði í upphafi máls míns tekur frumvarpið mið af

halda áfram námi hér á landi eftir að þau hafa náð átján ára aldri þá er ákvæði um tuttugu og fjögurra ára regluna svonefndu lagað að framkvæmd þess

útlendings að hann hafi fyllt tuttugu og fjögurra ára aldur sé annar makinn tuttugu og fjögurra ára eða yngri skal ávallt kanna hvort málsatvik séu með þeim hætti að stofnað hafi verið til hjúskapar eða staðfestrar samvistar með vilja beggja hjóna eða hvort stofnun hjúskapar eða staðfestrar samvistar brjóti í bága við allsherjarreglu og meginreglur íslenskra laga með þessari breytingu er tekið mið af þeirri framkvæmd sem fylgt hefur verið frá því að gaumgæfilega var farið yfir stjórnsýslulega framkvæmd tuttugu og fjögurra ára reglunnar meðal annars að fengnu áliti umboðsmanns alþingis áfram er þannig leitast við að standa vörð um hagsmuni þeirra sem telja má minni máttar vegna ungs aldurs án þess að skilja megi lagatextann á þann veg að hjúskapur þeirra sé almennt ekki viðurkenndur sem lögmætur grundvöllur búsetu hér á landi í frumvarpinu er að finna nýmæli sem heimila útlendingastofnun að forgangsraða erindum þá er lagt til að stofnuninni og lögreglu sé heimilt að samkeyra upplýsingar í gagnagrunnum með upplýsingum frá vinnumálastofnun skattyfirvöldum og þjóðskrá með þeirri breytingu er stuðlað að virkara eftirliti gegn misnotkun á erlendu vinnuafli og gegn ólögmætri dvöl útlendinga í landinu virðulegi forseti ég hef hér drepið á nokkur meginatriði frumvarpsins auk þess að bregða ljósi á gildi þess í stærra samhengi útlendingamála frumvarpið hefur verið lengi í smíðum hugað hefur verið vel að einstökum greinum þess og í nánu samstarfi við félagsmálaráðuneytið til að tryggja sem besta framkvæmd laganna og samræmi við vinnulöggjöfina spurningar hafa vaknað um hvort útgáfa allra leyfa til útlendinga eigi að vera á einni hendi eða fleiri hér er ekki mælt með því að sama stofnunin gefi út dvalar og atvinnuleyfi frumvarpið leggur hins vegar grunninn að því að náin samhæfing sé í störfum þeirra stofnana sem að útgáfu leyfanna kemur þjónusta við útgáfu dvalarleyfa var aukin á síðasta ári þegar embætti sýslumanna um land allt hóf að taka á móti beiðnum um slík leyfi og beina þeim til afgreiðslu útlendingastofnunar ég sé fyrir mér aukna samþættingu í störfum útlendingastofnunar og þjóðskrár en þjóðskráin tók fyrir skömmu við framleiðslu vegabréfa af útlendingastofnun miklu skiptir að lög um útlendinga veiti á hverjum tíma þær heimildir til einstaklinga og stjórnvalda sem eru í bestu samræmi við sanngjarnar kröfur í þessu efni árið nítján hundruð níutíu og fimm voru sett ákvæði í annarri málsgrein sextugustu og sjöttu grein stjórnarskrárinnar þar sem segir að með lögum skuli skipa rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér svo og fyrir hverjar sakir sé hægt að vísa þeim úr landi ákvæði um þetta var nýmæli en með því var fyrst og fremst lögð skylda á löggjafann að setja lög til að girða fyrir að framkvæmdarvaldið hefði ákvörðunarvald þar um án skýrra lögákveðinna skilyrða löggjafinn hefur á hinn bóginn frjálsar hendur um efni slíkra skilyrða innan þeirra marka sem leiðir af almennum jafnræðisreglum og þjóðréttarlegum skuldbindingum frumvarp það sem hér er flutt tekur mið af þessum grundvallarsjónarmiðum ég legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu